Dalším bodem je prohlášení místopředsedkyně Komise vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k současnému stavu mírového procesu na Blízkém východě.